Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à saluer la détermination de la Commission européenne et tout particulièrement la vôtre, Monsieur le Commissaire, pour avoir inlassablement mis la relance et l'approfondissement du marché intérieur au sommet de l'agenda européen. Vous le rappeliez, Monsieur le Commissaire, c'est depuis plus de deux ans, déjà, que tant la Commission que le Parlement européen travaillent à identifier les chaînons manquants du marché intérieur, à identifier les enjeux et les secteurs pour lesquels il faut plus de marché intérieur, plus de marché intérieur pour plus de croissance, plus de compétitivité, plus d'emplois. Le Conseil européen, de son côté, a fini lui aussi plus tardivement par signifier toute l'importance qu'il accordait à la mise en œuvre rapide et effective des douze propositions prioritaires pour le marché intérieur, les douze leviers pour la croissance. Plutôt que de chercher à inventer sans cesse de nouveaux instruments de croissance, nous avons tout intérêt à travailler avec la boîte à outils dont nous disposons déjà. Nous saisissons donc l'opportunité de la résolution, qui sera soumise demain au vote de notre Assemblée, pour envoyer un message politique fort aux États membres plus de rapidité et d'efficacité dans la transposition des directives déjà adoptées, plus de mobilisation et d'engagement dans les chantiers nouvellement ouverts je n'en citerai qu'un, celui du renforcement de la mobilité des travailleurs plus

Nous accueillerons avec grand intérêt, Monsieur le Commissaire, la deuxième étape de l'acte pour le marché unique, que vous présenterez après l'été. Nous saurons faire preuve à la fois de volontarisme politique et de capacité à mettre la pression sur les États membres.